Parlament Europejski pilnie obserwuje, jak Komisja Europejska zamierza znieść bariery, na które napotykają małe i średnie przedsiębiorstwa. Pomimo że w obecnym okresie programowania alokacja środków w moim kraju jest relatywnie wysoka, to jednak przedstawiciele małych firm zwracają uwagę, że zainteresowanie funduszami i zapotrzebowanie jest wyższe niż oferta. Chciałbym zwrócić uwagę, że specyfika polskiego sektora małych i średnich przedsiębiorstw jest taka, że dominują w nim bardzo małe firmy mikroprzedsiębiorstwa.

Dlatego też należy znieść liczne bariery, przede wszystkim biurokratyzację.

Oprócz tego należy zwrócić uwagę na zbyt długi okres oczekiwania na środki, przy jednoczesnym braku zaliczkowania projektu. Dlatego Parlament Europejski powinien uprościć i poprawić procedury, przygotowując nowe zasady od roku